fylgdumst með umræðum síðustu daga í gegnum

allir forsætisráðherrarnir komu með sínar ræður og komu inn á fjármálakreppuna og ekki hvað síst stöðu íslands í þeim efnum þá kom auðvitað upp sagan sem við höfum heyrt bæði í fjölmiðlum og hér á vettvangi úti í samfélaginu að hinn alþjóðlegi fjármálageiri hafi fylgst með íslandi eins og kanarífuglinum í námunni þegar fór að sverfa að þegar hann fór að senda námumenn niður í kolanámur eða hvers konar námur svo sem er þar sem hætta er á eiturgufum og eitruðu lofti þá

þannig talar fólk núna um ísland það er mjög áhugavert að fylgjast með því þó það sé líka dapurlegt um leið en norrænir kollegar okkar segja við okkur fullum fetum af hverju eruð þið svona hissa hvað kom ykkur svona á óvart vissu þetta ekki allir að þetta yrði svona það eru ekki búnir að vera margir mánuðir sem við erum búnir að fylgjast með íslandi héðan eins og kanarífuglinum í námunni en hvað með ykkur voruð þið með bundið fyrir augun voruð þið með tappa í eyrunum hvar voruð þið svona erum við spurð menn segja fullum fetum á íslandi hefur þrifist samfélag búið til af skúrkum fyrir skúrka þetta segja norrænir kollegar okkar í ræðustóli á norðurlandaþingi okkur leið að sjálfsögðu ekki mjög vel undir þeim tölum sem við heyrðum sem voru á þessum nótum en hins vegar urðum við að viðurkenna það að hættumerkin vorum öll til staðar og við hunsuðum þau þegar ég segi við þá er ég að tala um stjórnvöld íslendinga og íslensku þjóðina stjórnvöld gengu þar fram fyrir skjöldu og slógu á áhyggjur fólks þau gerðu það meðvitað og meira að segja þegar bankarnir voru að hrynja stóð hæstvirtur forsætisráðherra í dyrum stjórnarráðsins með menn úr bönkunum á fundum hjá sér og blaðamenn spurðu hvað væri í gangi og hann brosti sínu blíðasta og sagði hvað er þetta ég er bara svona að fylgjast með ég hef verið í útlöndum og ég er að gera svolítið kapsinup þetta allt virðulegur forseti var auðvitað ekki boðlegt þessi ríkisstjórn kom illa fram þegar þetta var allt að gerast og það vita félagar okkar á norðurlöndunum það hefur fólk úti um allan heim séð í hendi sér að íslenska ríkisstjórnin stóð ekki við bakið á íslensku þjóðina hún viðhafði ekki opin tjáskipti hvorki við fjölmiðla alþingi né íslensku þjóðina meðan á þessu stóð svo standa stjórnarliðar hér í ræðustóli og tala um að allt eigi að vera uppi á borðum og allt eigi að vera opið og allt eigi að vera gagnsætt núna skyndilega segir hæstvirtur forsætisráðherra í ræðu sinni ég tók það meira að segja niður hann sagði ríkisstjórn og alþingi starfa að finna leiðir átt að vinna sig út úr þessu það er

niður nefndafundi við höfum verið meira eða minna með hálfum hug af því að við höfum ekki fengið að komast að málinu hvers vegna kallaði hæstvirtur forsætisráðherra ekki á almannavarnaráð hvers vegna bjó hann ekki til neyðarráð strax þegar þetta var að gerast þar sem allir stjórnmálaflokkar og allir okkar helstu sérfræðingar í efnahagsmálum voru settir niður til vinnu og síðan með beinu sambandi við ríkisstjórnir norðurlandanna leitað lausna nei hæstvirtur forsætisráðherra hæstvirtur utanríkisráðherra og ríkisstjórnin öll kaus að gera það eftir öðrum leiðum hvaða leiðir valdi ríkisstjórnin á þessari ögurstundu hún valdi leiðir fjármálamannanna hún valdi leið fjármagnsins kapítalismans og fór inn í seðlabanka norðurlandanna og dögum saman lét hún undir höfuð leggjast að hafa það frumkvæði að eiga viðræður á formlegum grunni við ríkisstjórnir norðurlandanna norðmenn biðu dögum saman eftir því að ríkisstjórn íslands nálgaðist noreg formlega og hún gerði það ekki svo segja menn núna og það var eitt af því sem deilt var um á norðurlandaráðsþinginu hvort norrænu ríkisstjórnirnar hefðu sett það sem skilyrði að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kæmi að málum og það var afar athyglisverð fyrirspurn sem háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir lagði fyrir jens stoltenberg norðmenn hafi viljað koma að þessum málum og viljað koma að þeim fyrr og ekki gert það að skilyrði að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn væri við borðið og hin sagan er sú að norðmenn hafi sett það sem skilyrði að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn væri við og formulerar sig afar skýrt hann svaraði siv friðleifsdóttur ekki skýrt á þessum fundi hann sagði einungis þetta það var auðveldara fyrir ríkisstjórnir norðurlandanna að koma að borðinu þegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var kominn þangað það var auðveldara það er alveg rétt en hin auðvelda leið er kannski alltaf sú rétta

og síðan fengið fulltrúa frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum að borðinu þegar ríkisstjórnirnar voru búnar að ráða sínum ráðum þá horfði málið öðruvísi við heldur en það gerir í dag þá hefðum við ekki verið að fá tilkynningu frá seðlabankanum um fimmtíu prósent stýrivaxtahækkun í gær hvernig stendur svo ríkisstjórnin þegar talað er um að hvers vegna voru vextirnir hækkaðir um sex prósent í gær þá svaraði einn ráðherra það er vegna þess að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setti þetta sem skilyrði annar sagði nei nei þetta var ekki alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þetta var bara hvað sagði össur skarphéðinsson í ræðustóli fyrir tveimur dögum það var seðlabankinn sem tók ákvörðunina og þessi deila milli ráðherranna orsakar það að seðlabankastjórnin er núna komin út með fréttatilkynningu þar sem hún birtir nítjánda liðinn í samkomulaginu þannig að það þurfti ekki sem sagt að koma þessum ráðherrum sem eru búnir að vera að kasta ryki í augun á okkur bara síðustu daga af hógværð að átján prósent stýrivextir er skilyrði í samkomulaginu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn þess vegna á það heldur ekki að þurfa að koma neinum á óvart að niðurskurður í velferðarþjónustunni verður líka eitt af skilyrðum alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir þessu láni ég leyfi mér að fullyrða að það hefðu verið aðrar áherslur í samkomulagi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og aðrar ríkisstjórnir ef íslenska ríkisstjórnin hefði ekki gert þetta allt með endalausum þumalfingrum og handarbökum í byrjun hún neitaði að horfast í augu við staðreyndir málsins hún þverskallaðist við og hugsaði bara um það eitt að endurreisa hið kapítalíska kerfi sitt fá meira af því sama eins og hæstvirtur forsætisráðherra sagði bara framleiða framleiða framleiða það var lausnin hæstvirtur forseti ég er rétt búin með innganginn að ræðu minni og sé að tíminn er rétt að verða búinn það er af mörgu að taka þegar við skoðum í þeim aðgerðum sem þyrfti að fara í nú í framhaldinu yrði að sjálfsögðu að setja hinn almenna borgara almenna smásparanda á íslandi í forgang það er lykilatriði ekki sá sem eiga fjármagnið stóru upphæðirnar hverjir eiga peningana í jöklabréfunum það er auðvitað það fólk sem verið er að vernda með fimmtíu prósent stýrivaxtahækkun fólkið sem á peningana í jöklabréfunum sem hefði auðvitað aldrei átt að leyfa að fjárfest yrði í það skiptir líka máli að setja í forgang smærri fyrirtæki á íslandi við verðum að halda hjólum atvinnulífsins gangandi og þar berum við öll ábyrgð við þurfum líka að tryggja það að hlutir séu opnir og gagnsæir og það sé unnið saman að málunum og það sé ekki farin sú leið sem hingað til hefur verið farin að meira að segja í utanríkismálanefnd hafa engir pappírar verið lagðir á borðið og menn hafa verið að fá allt í trúnaði eins og gjarnan er hér síðan verðum við auðvitað að endurreisa okkar og fjármálageirann